Le règlement concernant les transferts de déchets interdit les exportations de déchets dangereux vers les pays en voie de développement de la même manière que les exportations hors de l'Union et des pays de l'AELE des déchets qui sont destinés à être éliminés. Toutefois, nous savons et vous l'avez rappelé que les efforts consentis pour contrôler l'application de cette interdiction sont très variables d'un État à l'autre. Les opérateurs cherchent souvent à profiter de l'insuffisance des inspections pour contourner l'interdiction et faire transiter les déchets par d'autres États membres où les exigences en matière d'inspection vous l'avez rappelé sont moins élevées. Par ailleurs, les déchets sont souvent exportés sous le couvert de fausses déclarations en tant que produits d'occasion, ce qui complique la tâche des autorités chargées du contrôle et de l'application des règles.

Et il y a la situation très grave des pays qui reçoivent, si je puis dire, ces déchets, ces transferts illicites qui sont à l'origine de très nombreuses pollutions de l'air, de l'eau, du sol, des habitations, et qui menacent vous l'avez dit à l'instant, Madame Wils, et avant vous, Mme Bearder, ou Mme Rosbach, l'avaient dit aussi avec la même émotion la santé des gens et notamment des enfants, ce qui est le plus scandaleux, et encore des travailleurs et d'une grande partie de la population. La nature déjà toxique des substances dangereuses contenues dans les déchets représente souvent un risque accru, en plus, quand on dispose de techniques inappropriées pour la gestion des déchets, ce qui est souvent le cas dans ces pays de destination. Par ailleurs, les transferts illicites de déchets vers les pays tiers ont, évidemment, un effet négatif sur le commerce et la concurrence puisque, économiquement, les entreprises qui respectent la législation sont évidemment concurrencées et désavantagées. Le secteur européen du recyclage et de la gestion des déchets, qui est obligé de respecter la législation rigoureuse de notre Union en matière d'environnement, est un secteur dynamique.

Un contrôle efficace de l'application du règlement sur le transfert des déchets au niveau de l'Union européenne inciterait ce secteur je le crois à investir et à créer davantage d'emplois encore à l'avenir. Le transfert illicite de déchets, le recyclage de mauvaise qualité, entraînent aussi une perte de ressources puisque les matières premières secondaires peuvent grandement contribuer à la satisfaction des besoins en matières premières de l'Europe, et améliorer aussi l'efficacité et l'utilisation des ressources. Il faut donc améliorer, à partir de ce diagnostic, la situation. Voilà pourquoi la Commission a cherché à savoir si des mesures législatives supplémentaires devaient être prises au niveau de l'Union et, le cas échéant, quelles exigences et quels critères spécifiques nouveaux y seraient définis pour les inspections concernant les transferts de déchets. Actuellement, nous achevons une analyse d'impact des différentes approches possibles pour résoudre le problème que je viens d'évoquer, notamment des plans et des programmes d'inspection nationaux, d'évaluation des risques nationale obligatoire, ainsi que de la formation plus ciblée des fonctionnaires nationaux chargés des inspections des dispositions et, inversement, de la charge de la preuve pour ceux qui déclarent frauduleusement les déchets en tant que produits usagés. En réponse à quelques questions précises, je voudrais terminer, Monsieur le Président, en évoquant les points suivants. D'abord, il est possible de contourner le règlement des transferts de déchets en prétendant que les articles exportés sont des produits d'occasion plutôt que des déchets. Le problème principal est que les États membres ne mettent pas correctement en œuvre les exigences en matière d'inspection. Pour y remédier, ce règlement a besoin d'être complété par des règles plus détaillées concernant les inspections nationales. Les mesures législatives devraient être accompagnées d'une formation adéquate des fonctionnaires chargés du contrôle de l'application des règles, comme je l'ai dit.

À l'échelle de l'Union, des lignes directrices juridiquement non contraignantes pourraient appuyer et faciliter la mise en œuvre et le contrôle de l'application du règlement sur le transfert de déchets, notamment par les douanes, et contribuer ainsi à la lutte contre les activités illicites. Cependant, de simples lignes directrices ne suffiront pas. Il faudrait également des règles contraignantes pour lutter contre ce problème.

La production de déchets a augmenté ou s'est stabilisée ces dernières années. La gestion des déchets s'améliore dans l'ensemble de l'Union, le recyclage a augmenté au cours des cinq dernières années. Pourtant, ce qui est actuellement remarquable, ce sont les grandes disparités entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de nos exigences en matière de déchets. La Commission, Mesdames et Messieurs les députés, est consciente des conséquences environnementales, économiques, sociales, humaines, ainsi qu'en termes de santé publique, des transferts illicites de déchets, et l'affaire du Probo Koala, dans laquelle plusieurs personnes ont trouvé la mort en raison de l'exposition aux déchets dangereux illégalement déversés en Côte d'Ivoire, est un des pires exemples que nous ayons en mémoire et, là aussi, il y a des leçons à tirer. La Commission a lancé de nombreuses études sur cette question et les résultats de ces enquêtes peuvent être consultés sur notre site web. Dès que les transferts illicites de déchets sont détectés, le règlement prévoit des mesures pour remédier à la situation. Les déchets doivent être renvoyés dans leur pays d'origine, conformément à la législation de l'Union et au droit international. Si les sociétés responsables sont introuvables, c'est le pays d'origine dans l'Union qui doit acquitter une facture pour le rapatriement et le traitement des déchets. Dans certains cas, les États membres ont dû supporter des coûts supérieurs à un million d'euros.

Je voudrais enfin dire à